Señor Presidente, señora Comisaria, el problema del dumping social que afecta al sector del transporte por carretera en la Unión no va a resolverse con medidas Estado Estado, como ya lo ha dicho usted.

Por eso celebramos que se haya abierto un procedimiento de infracción contra las normas alemana y francesa sobre el salario mínimo de los transportistas que, por unilaterales, por los costes burocráticos y complicaciones que comportan, van a empeorar la situación de las empresas. Creemos que el procedimiento de infracción es incompatible con la decisión adoptada por las autoridades francesas de comenzar a controlar el cumplimiento de su norma, aunque en esta primera etapa no vaya a aplicar sanciones. Por eso, pedimos rapidez en la elaboración de una legislación europea específica sobre la movilidad de los trabajadores del transporte y la suspensión de los controles en Francia hasta que se aclare si esta norma es acorde con la legislación de la Unión.